samningaviðræður efta ríkjanna við kanada hófust á árinu nítján hundruð níutíu og átta þær gengu vel framan af og um mitt árið tvö þúsund lá fyrir nánast fullgerður samningstexti þá

eftir að samkomulag hafði náðst um niðurfellingu tolla af skipum og sjóförum til kanada á tilteknu aðlögunartímabili svo og um önnur útistandandi ágreiningsefni lauk viðræðunum í júní tvö þúsund og sjö efta ríkin hafa nú gert fríverslunarsamninga sem ná til sextán ríkja eða ríkjahópa

efta ríkin og kanada munu þegar við gildistöku samningsins fella niður tolla á sjávarafurðir og iðnaðarvörur sem upprunnar eru í landi gagnaðila þó með þeirri undantekningu að kanada er veittur allt að fimmtán ára aðlögunartími til niðurfellingar tolla á skip og sjóför samningurinn mun því hafa í för með sér niðurfellingu tolla á ýmsar vörur sem framleiddar eru hér á landi við útflutning þeirra til kanada sem dæmi má nefna þær sjávarafurðir sem bera toll við innflutning til kanada svo og útivistarfatnað fiskikör og aðrar vörur úr plasti vogir vélar og tæki þessar iðnaðarvörur bera í dag margar hverjar tolla á bilinu sex til átján prósent við innflutning til kanada má því ætla að samningurinn muni liðka fyrir frekari útflutningi íslenskra iðnaðarvara á kanadamarkað í fríverslunarsamningnum er jafnframt kveðið á um lækkun eða niðurfellingu tolla af unnum landbúnaðarvörum hvert efta ríki fyrir sig og kanada hafa síðan gert tvíhliða samninga um lækkun eða niðurfellingu tolla af tilteknum óunnum landbúnaðarvörum sem dæmi um bættan markaðsaðgang fyrir íslenskar landbúnaðarvörur má nefna að tollar munu lækka eða falla niður við innflutning á íslensku kindakjöti og skyri til kanada sem dæmi um landbúnaðarvörur frá kanada sem njóta munu lækkunar við innflutning til íslands er ýmiss konar frosið grænmeti þar með talið frosnar franskar kartöflur í samningnum eru ákvæði um að taka upp viðræður um þjónustuviðskipti innan þriggja ára jafnframt er í samningnum að finna ákvæði um samkeppnismál opinber útboð samstarf hvað varðar fjárfestingar og þjónustuviðskipti auk stofnanaákvæða og ákvæða um lausn ágreiningsmála ég legg til virðulegi forseti að að lokinni þessari umræðu verði tillögu þessari vísað til síðari umræðu og háttvirtrar